Programul s a dovedit a fi un instrument important pentru anumite categorii de persoane afectate de sărăcie, mai ales în condițiile actualei crizei economice și financiare. De aceea, consider necesară susținerea europeană a persoanelor defavorizate la un nivel comparabil cu cel din acest an, știind că politica agricolă comună are componente sociale, iar persoanele nevoiașe trebuie în continuare să fie asistate.